Domnule prim vicepreședinte al Comisiei Europene, doresc din start să vă exprim mulțumirile noastre pentru modul în care ați negociat într un context atât de dificil. Grupul nostru a cerut, în mod repetat, Comisiei și Consiliului un ajutor atât pentru Turcia, cât și pentru Liban și Iordania, pentru a putea face față afluxului de refugiați. Să fim realiști aceste țări se confruntă cu dificultăți mult mai mari decât cele pe care le întâmpină Uniunea Europeană.

Nu ne putem lipsi de un asemenea partener.